Vous nous parlez de transparence et d'un café avec un ami, mais de quel ami s'agit il? Vous ne pouvez pas ignorer que votre responsabilité comme vice président de la Commission doit vous amener à vous interroger sur le type de rendez vous et de contacts que vous pouvez avoir avec M.

Alors c'est peut être autour d'un verre de bière, mais cela ne change rien au fait que vous avez par là même franchi toutes les frontières de ce qui est possible dans le cadre du respect, de l'indépendance et des règles minimum qui devraient être celles de la Commission, s'agissant du lobbying exercé par M.